Colin Powell sagt heute Ich bereue, ich schlafe wie ein Baby, alle zwei Stunden wache ich auf und schreie. Wissen Sie das alles nicht?